Als wij net zoveel zouden praten over de groei agenda, zo meteen na de crisis, als over de crisis zelf, dan moet dit werkelijk een explosie worden.

Ja, we moeten groei zaaien, maar dat betekent nog niet dat we moeten gaan stróóien.

Wat betekent dat?